Foto´s in de plaatselijke pers legden het oneervolle vertrek van de ontmaskerde diplomaten vast. Raad en Commissie, ik verwacht van u en de externe dienst serieuze antwoorden op serieuze vragen. Ik waag derhalve een tweede poging Acht u het Europese integratieproces van Bosnië verenigbaar met nauwe contacten en coöperatie van het politieke en religieuze establishment in Sarajevo met de Islamitische Republiek Iran?